Ik denk dat u zo langzamerhand zo opgesloten bent in uw ivoren toren van het denken, dat het heel erg moeilijk wordt om daar doorheen te breken. Uiteraard, zoals ik ook zei in mijn toespraak, steunen wij het feit dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze grondstoffen, maar niet op de manier zoals uw partij die voorstaat.